In diesem Fall war es eine Naturgewalt, die den Flugverkehr komplett lahmgelegt hat.

Wir waren als Europäer, die wir hoch technologisiert sind und schon vieles koordiniert haben, tatsächlich hilflos, als es darum ging, dieser Katastrophe zu begegnen und zu sehen, wie man Lösungen finden kann.

Ich kenne zumindest keine.

Denn das haben wir schon letztes Jahr im Plenum diskutiert es gibt ja andere Teile der Welt, wo sich Vulkanausbrüche viel häufiger ereignen als in Europa, und die schaffen es auch irgendwie, aktuelle Daten zu haben und das Ganze zu koordinieren.

Das kann natürlich in solchen Fällen helfen.

Eine weitere Frage Weiß man genau, welche Technologie man bräuchte, um dem besser zu begegnen?